Vreau să vă întreb însă, pentru că nu mi a fost clar dumneavoastră nu sunteți de acord cu propunerea făcută și negociată de către raportor?

Pentru că, pe de o parte, ați spus că sunteți de acord, pe de altă parte, ați spus că anumite lucruri nu sunt necesare.